Stąd decyzja o tej rezolucji, stąd jak rozumiem również decyzja o tym, by przedstawiciele Parlamentu Europejskiego udali się do Nigerii za dwa tygodnie.